Vážená paní předsedající, já si myslím, že tuhletu vážnou debatu bych mohl trochu odhlehčit a říci, že všechno už za mě řekl ctihodný kolega Werner Langen a tím bych mohl předat slovo dalšímu.

Debata o eurobondech znamená hledání takového řešení, kdy cizí dluhy bude splácet někdo jiný. Každý z vystupujících tady mluví o nebezpečí morálního hazardu a vytváření pojistek, jak se morálnímu hazardu vyhnout, přičemž víme, že k morálnímu hazardu stejně dojde, že ti zodpovědní budou platit to, co nezodpovědní v dobách lepších projedli. Není se čemu divit, že ti, kteří mají dominantně platit dluhy těch, kteří je nadělali, dnes chtějí nějakou formu vážných záruk. A protože žádné vážné záruky dnes nejsou v dohledu, tak se není čemu divit, že tato debata je tak vášnivá a tak vážně rozděluje Evropskou unii. Já se obávám, že její důsledky pro budoucnost evropského politického konceptu mohou být velmi vážné.